Po prečítaní textu, ktorý Komisia publikovala pred nadchádzajúcim samitom, som sa však nemohla ubrániť zvláštnemu dojmu, že znel až príliš pozitívne.

A ak chceme problémy prekonať, treba o nich celkom otvorene hovoriť.

Politický mandát Africkej únie je slabý a africký kontinent je stále rozdrobený, aj hospodársky. Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a africkými krajinami nefungujú a africké regionálne hospodárske spoločenstvá celú situáciu ešte viac zneprehľadňujú. V stručnosti teda ťažko hovoriť o Afrike ako o jednom celku. Na druhej strane, Únia a jej členské štáty nemajú voči Afrike koherentné politiky a často sa k partnerstvu stavajú prospechársky alebo paternalisticky. Bolo by preto dobré, keby Komisia vo svojej správe zohľadnila aj tieto aspekty.